Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich glaube und sage das für unsere sozialdemokratische Fraktion Es ist Großes geleistet worden in diesen Beratungen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist wahrscheinlich das engagierteste Projekt Bankenreform nach der Krise.

Nein, in den Bankentürmen hat man die Lehren noch nicht verstanden, die aus der Krise gezogen werden müssen.

Wir sehen es eigentlich nicht ein. Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle ist ein Wort des Dankes an Othmar Karas, den Verhandlungsführer, nötig, aber auch an das gesamte Verhandlungsteam des Europäischen Parlaments, nicht nur an die Abgeordnetenkollegen, sondern auch an die Vielzahl der erstklassigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns in dieser Auseinandersetzung geholfen haben.

Dieses Europäische Parlament lässt sich nicht in die Knie zwingen! Dieses Europäische Parlament wird die richtigen Antworten geben, nicht nur bei CRD, wie wir das jetzt getan haben. Wir werden es bei den Schattenbanken tun, wir werden es dann tun, wenn wir uns wieder mit Hedgefonds auseinandersetzen. Wir werden es dann tun, wenn wir uns wieder mit Ratingagenturen auseinandersetzen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass dieses Europäische Parlament ihre Interessen ernst nimmt und entsprechend in Gesetzgebung ummünzen wird. Das ist das wichtige, mutige Ergebnis über den Inhalt der hier zu vertretenden Gesetzgebung hinaus. Ja, in der Tat, es ist richtig Wir werden strengere Auflagen formulieren und damit das ganze System sicherer machen. Aber wir tun es nicht undifferenziert, sondern wir gehen genau diesen Weg, zu sagen Diejenigen, die die Risiken produzieren, müssen mit strengeren Auflagen rechnen. Wir wollen eben nicht diejenigen mehr belasten, die in der Krise weiterhin ein gutes Geschäft gemacht haben, dem Mittelstand geholfen haben, den ganz normalen Privatkunden ein verlässlicher Partner waren. Wir differenzieren. Wenn es nach meiner Fraktion gegangen wäre, hätten wir noch schärfer differenziert, das ist bekannt. Wir wären noch schärfer herangegangen und hätten nach Risikoprofilen unterschieden. Aber der Einstieg ist gemacht, und das kann sich in dieser Gesetzgebung, bei der leverage ratio und bei anderen Punkten auch entsprechend wiederfinden. Wir werden den Mittelstand nicht zusätzlich belasten durch unsere Gesetzgebung und auch nicht die Kredite, die auf lokaler Ebene so wichtig sind für die Fortentwicklung einer modernen Infrastruktur. Das ist auch ein wichtiges Ergebnis unserer Beratungen, und darauf werden sich alle verlassen können. Da, wo nationale Besonderheiten danach schreien, dass wir auch Antworten geben, die anders sind als andernorts, geht das. Aber wir werden nicht den Binnenmarkt zerstören. Wir haben wesentliche Durchbrüche erzielt bei den so wichtigen Bonuszahlungen

Und wir werden dafür sorgen, dass mehr Gerechtigkeit einkehrt, auch durch die Transparenzregelung. Die Banken müssen in Zukunft sagen, wo wie viele Gewinne, wo wie viele Subventionen und welche